Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, les catastrophes naturelles et les risques n'ont pas de frontières. Nous avons trop souvent été dans la réaction et non dans l'anticipation. La solidarité européenne face aux catastrophes doit passer par des actes forts.

car je fais partie de ceux qui appellent de leurs vœux, et depuis plusieurs années, la mise en commun de capacités et le renforcement des moyens pour une protection civile européenne renforcée. Je pense ici, précisément, à une flotte européenne de Canadair, projet que je défends aussi avec ferveur, avec mon collègue Renaud Muselier, président de la région Provence Alpes Côte d'Azur. Des bombardiers d'eau aux couleurs de l'Europe seraient un symbole fort d'une Europe concrète, au secours des populations.

Précisément, Monsieur le Commissaire, la base aérienne de Nîmes Garons, en France, que vous connaissez bien, parce que vous l'avez inaugurée, fleuron de la sécurité civile française, pourrait servir ici de première base pilote au niveau européen pour accueillir de nouvelles capacités. Il revient désormais cela a déjà été dit aux États membres de dire concrètement comment ils comptent contribuer aux efforts que nous engageons. C'est pour cela que j'ai interpellé, à ce sujet, le président de la République française, pour que la France puisse concrètement défendre, au niveau européen, la nécessité de mieux prévenir les risques et, surtout, de protéger avec réactivité grâce à des moyens renouvelés.